Señor Presidente, este debate sobre el estado de la Unión tiene lugar en un momento crítico, como se ha dicho el peor en la historia de la Unión. Por tanto, el estado no es bueno, pero me sumo a los que han expresado su convicción de que el malestar que recorre Europa no tiene como causa lo que Europa hace, ni mucho menos lo que Europa dice que, a menudo, recibe aplausos en este hemiciclo sino la falta de Europa, lo que Europa no hace, la contradicción entre lo que dice y lo que aplaude y lo que realmente hace. Los Gobiernos hablan de tomar decisiones difíciles son las que imponen a los ciudadanos, pero no las que se imponen a sí mismos. ¿Están en disposición de renunciar a su miopía, a su cortoplacismo, a sus intereses estrictamente locales o nacionales en aras de las soluciones necesarias, de hacer lo que hay que hacer y no hacer poco, tarde, fragmentariamente y en la dirección equivocada? Y, además, añado, que no es verdad que para hacer lo que hay que hacer haga falta reformar los Tratados.